Servië heeft enorme problemen met de georganiseerde criminaliteit. Dat is al door een aantal sprekers gezegd en die problemen moeten we niet onderschatten.

Servië is natuurlijk weer een arm land, zoals al die toetredende landen. Het zijn arme landen en dat gaat de Europese burger heel veel geld kosten. Servië is nog corrupter dan Roemenië en Bulgarije.

Ik zie dat ook als een heel hardnekkig probleem dat niet zomaar valt op te lossen.

Verder zal een eventuele toetreding van Servië leiden, net als de visumvrijstelling, tot nog meer emigratie naar West Europa, emigratie die we niet kunnen gebruiken.